Señor presidente, de nuevo un debate sobre Estado de Derecho, democracia y derechos fundamentales. ¿Es divertido, es agradable traer a este Parlamento Europeo una Resolución que exprese preocupación por el Estado de Derecho en un Estado miembro? Desde luego no lo es. Pero puede ser dolorosamente necesario en este caso, Bulgaria, un Estado de reciente adhesión, que se incorporó con un mecanismo de cooperación y de verificación de sus progresos en reforma judicial y en lucha contra la corrupción, pero lo que hemos visto en los últimos tiempos no son progresos, sino preocupantes retrocesos. Estado de Derecho significa respeto de las sentencias de los tribunales, y se acumulan cuarenta y cinco sentencias condenatorias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos pendientes de cumplimiento de acuerdo con el informe del Comité de Ministros del Consejo de Europa. Estado de Derecho significa separación de poderes, y vemos continuas alegaciones y acusaciones de corrupción judicial y de intervención política de la Fiscalía en persecución de los adversarios políticos. Estado de Derecho significa también respeto de las libertades, y vemos concentración de medios de comunicación por parte del Gobierno y también clientelismo en aquellos medios que permanecen en manos privadas. Y Estado de Derecho significa también respetar las libertades públicas, el derecho de manifestación, y hemos asistido a ejercicios de brutalidad policial, además de persecución sobre minorías.

de ciudadanas y ciudadanos búlgaros que, por serlo, son europeos.